L'Europa dell'uguaglianza, della non discriminazione, dell'accessibilità e della tutela dei diritti umani, valori fondanti delle nostre istituzioni, parte dall'elezione dei rappresentanti di questo Parlamento e parte dal modo in cui metteremo in atto misure volte a sensibilizzare e incentivare una rappresentanza diretta delle persone con disabilità all'interno delle nostre istituzioni. Questo percorso deve necessariamente passare per un miglioramento della capacità di fornire informazione accessibile a tutti. Rimane purtroppo un problema di fondo la grande difficoltà a eliminare le barriere architettoniche, che ancora oggi troppi cittadini con disabilità devono fronteggiare ogni giorno. Dobbiamo parlare non solo di garanzie di accesso autonomo al voto, ma anche di garanzie che consentano nella vita quotidiana di superare barriere che ledono, non solo l'autonomia, ma anche la dignità dei singoli e che negano loro di esercitare appieno il loro diritto di voto.